Iedere maand ontvangen Europarlementariërs ruim 4000 euro voor zogeheten algemene onkosten, zoals kantoorartikelen, tijdschriften, boeken, het inrichten van een kantoor aan huis en nog een aantal zaken. Je zou mogen verwachten dat deze diverse uitgaven goed worden gecontroleerd. Dat is op dit ogenblik niet zo. Sommige Europarlementariërs houden nauwgezet bij waar zij de vergoeding voor gebruiken. Er zijn echter ook Europarlementariërs die slechts een ruw idee hebben van hun bestedingen.

Ik stort dat ook terug in de kas van het EP, maar ik heb geen idee hoeveel geld er ieder jaar van mijn collega's terugvloeit. Kortom, er is geen enkele controle op de besteding van de vergoeding.

Dat is het minste wat de belastingbetaler van ons mag verwachten. Het andere voorstel waarvoor ik aandacht vraag betreft de kwijting van de algemene begroting, afdeling 3 betreffende de Commissie.

In de Commissie begrotingscontrole waren wij het erover eens dat de Commissie moet worden gevraagd om een studie waar nog eens goed gekeken wordt naar de verschillen tussen de beloning van nationale en die van Europese ambtenaren. Tegenwoordig worden de meeste nationale beleidsambtenaren direct of indirect betrokken bij Europese onderhandelingen en het verschil in competenties tussen hen en de Europese ambtenaren lijkt dan ook minder groot geworden. Vandaar dat een dergelijke studie op dit ogenblik geen overbodige luxe is.

Niet duidelijk is waarom, want ook hier is het een zaak van transparantie. Burgers in Europese hebben er recht op te weten dat hun belastinggeld goed wordt besteed.